Okrem oblastí vyplývajúcich z výlučnej právomoci Európskej únie sa pod zásadou subsidiarity rozumie na jednej strane ochrana rozhodovacej schopnosti a činnosti členských štátov a na strane druhej uzákoňuje zásah Únie v prípade, že ciele danej činnosti nemôžu byť uspokojivo realizované zo strany členských štátov. Zapojenie národného parlamentu v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, najmä protokol č. 2, je predmetom výročnej správy, ktorú Komisia predložila. Správa sa zaoberá problematikou, ako sú princípy subsidiarity uvádzané do praxe prostredníctvom inštitúcií, akými sú Európska komisia, Parlament, Rada či Výbor regiónov. Tiež sa zaoberá mechanizmom subsidiarity národných parlamentov, čo bola práve jedna z očakávaných inovácií implementovaných práve vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. Podľa môjho názoru, pán viceprezident, je na mieste sústrediť pozornosť na niektoré podnety, ktoré vyvolali otázky v oblasti a v problematike subsidiarity.

Od 1. decembra 2009 parlamenty členských štátov mali možnosť v odôvodnenom stanovisku informovať predsedu Európskej komisie, že navrhované legislatívne postupy podľa ich názoru nie sú v súlade práve so zásadou subsidiarity.